hundruð þrítugustu og níunda máli þingsins á þingskjali þrjú hundruð fimmtíu með frumvarpinu er lögð fyrir alþingi endurskoðuð áætlun um tekjur í samræmi við endurskoðaða þjóðhagsspá og tillögur um breytingar á fjárheimildum ýmissa fjárlagaliða ársins tvö þúsund og átta frumvarpið byggir einnig á endurmati á helstu hagrænum forsendum fjárlaganna áhrifum af lögbundnum útgjaldaliðum samningum og ýmsum ákvörðunum ríkisstjórnarinnar um mál sem fram hafa komið eftir afgreiðslu fjárlaga bæði á tekju og gjaldahlið frumvarpsins gætir áhrifa af yfirstandandi erfiðleikum í efnahagslífinu sem leiða til samdráttar í tekjum á síðustu mánuðum ársins

fjárlögum fyrir þetta ár var áætlað að tekjuafgangur ríkissjóðs yrði um þrjátíu og níu milljarðar króna en nú er áætlað að afkoman versni um tæpa fjörutíu og fjóra milljarða króna og að fjóra komma sjö milljarða króna halli verði á ríkissjóði afkoma ríkisfjármála verður því mun lakari en fyrri áætlanir gerðu ráð fyrir og er það mikill viðsnúningur verri afkomu má bæði rekja til minni tekna og aukinna útgjalda sem að stórum hluta eru afleiðingar fjármálakreppunnar sem leiddi til falls íslensku bankanna horfur eru á að tekjur ríkissjóðs verði liðlega tólf milljörðum minni en áætlað var í fjárlögum eins og nánar verður komið að síðar í frumvarpinu er gert ráð fyrir að útgjöld ríkissjóðs aukist um tæpa þrjátíu og tvo milljarða króna áætlað er að handbært fé frá rekstri sem er það fé

afgangi í fjárlögum ástæðurnar eru aðallega tvíþættar annars vegar lítur út fyrir að handbært fé frá rekstri verði þrjátíu og einum milljarði minna en áætlað var í fjárlögum bæði vegna minni tekna og aukinna útgjalda og hins vegar eru horfur á að útstreymi í gegnum fjármunahreyfingar verði næstum fjörutíu og þremur milljörðum meira en áætlað var í fjárlögum munar þar mest um lánveitingu ríkissjóðs til seðlabanka íslands til að styrkja gjaldeyrisvarasjóð bankans gert er ráð fyrir að heildartekjur í ár verði fjögur hundruð sextíu og einn milljarður króna sem er tólf komma þremur milljörðum minna en reiknað var með í fjárlögum ársins áætlað var í fjárlögum að tekjurnar drægjust saman að raungildi um tvö komma níu prósent frá árinu tvö þúsund og sjö en endurskoðuð áætlun gerir ráð fyrir að samdrátturinn verði sextán komma tvö prósent samdráttur í tekjum skýrist fyrst og fremst af breytingum á þjóðhagslegum forsendum fjárlaganna sérstaklega á síðustu mánuðum ársins í fjárlögum yfirstandandi árs var gert ráð fyrir að þjóðarútgjöld drægjust saman um fjóra komma átta prósent en samkvæmt endurskoðaðri áætlun dragast útgjöldin saman um níu komma þrjú prósent sem er nærri tvöfalt meira en hafði verið spáð mestu munar að einkaneysla dregst saman um átta komma fjögur prósent samanborið við núll komma níu prósent í forsendum fjárlaga einnig leiðir aukin verðbólga vegna mikillar lækkunar á gengi íslensku krónunnar til þess að kaupmáttur ráðstöfunartekna hefur rýrnað verulega mestu munar að áætlun um tekjuskatt lögaðila er lækkuð um ellefu komma fimm milljarða króna þar sem síðasti ársfjórðungur tvö þúsund og sjö varð mörgum fyrirtækjum erfiður og afkoma þeirra varð lakari en vísbendingar sem árshlutauppgjör höfðu gefið þá er áætlað að tekjuskattar einstaklinga verði fimm milljörðum minni vegna samdráttar í efnahagslífinu á síðustu mánuðum ársins eignarskattar dragast saman um fjóra milljarða frá áætlun aðallega vegna minni veltu á fasteignamarkaði sem hefur leitt til minni tekna af stimpilgjöldum vegna minni einkaneyslu er gert ráð fyrir að virðisaukaskattur dragist saman um tvo milljarða þrátt fyrir að gengis og verðhækkanir hafi hækkað skattstofninn þá skilar eignasala þremur milljörðum minna en áætlað var á móti koma svo fjórtán milljarða króna meiri vaxtatekjur sem að mestu leyti skýrast af sértækum aðgerðum ríkisstjórnarinnar síðastliðið vor til að styrkja innlendan fjármálamarkað og gjaldeyrisvaraforða með því að taka lán sem ávöxtuð eru í sjóðum og veittum lánum til seðlabanka nánari grein er gerð fyrir tekjuspánni og forsendum hennar

skýring á þeirri hækkun er annars vegar nærri fimm milljarðar til að mæta auknum útgjöldum sem greidd eru í erlendum gjaldmiðlum til dæmis rekstur sendiráða þróunaraðstoð framlög til alþjóðastofnana og greiðslur vegna nýs varðskips og flugvélar fyrir landhelgisgæsluna hins vegar eru um þrír milljarðar króna vegna meiri kostnaðar við kjarasamninga sem ríkið hefur gert á árinu en reiknað var með í fjárlögum í tengslum við gerð

hækkunar á skerðingarmörkum vaxtabóta og barnabóta þessu til viðbótar gerir endurskoðuð áætlun um fæðingarorlofssjóð ráð fyrir átta hundruð sextíu milljónir króna hærri útgjöldum en reiknað var með í fjárlögum samningar um búvöruframleiðslu fylgja vísitölu neysluverðs og vaxa útgjöldin um sex hundruð sextíu milljónir króna á árinu vegna verðbóta umfram það sem reiknað var með við afgreiðslu fjárlaga á móti þessum hækkunum á kerfislægum og reiknuðum útgjaldaþáttum kemur að í frumvarpinu er reiknað með

einum milljarði króna samtals eru hækkanir vegna breyttra forsendna fyrir slíkum kerfislægum útgjöldum um tuttugu komma fimm milljarða króna eða sem svarar til um sextíu

fram á tæplega fimm hundruð fimmtíu milljónir króna fjárheimild á liðnum fasteignagjöld af húseignum ríkisins vegna hærri álagningarprósentu en miðað var við í fjárlögum þetta skilar sveitarfélögunum mun meiri tekjum en samkomulag ríkisins við þau gerði ráð fyrir sótt er um rúmlega sjö hundruð þrjátíu milljónir króna fjárveitingu vegna kostnaðar sem hlaust af jarðskjálftunum á suðurlandi í vor þar er bæði um að ræða kostnað vegna viðbragða og úrvinnslu sem og tjóna sem hvorki viðlagatrygging né aðrar tryggingar bæta frú forseti mun ég nú víkja nánar að lánsfjármálum ríkissjóðs á árinu tvö þúsund og átta samkvæmt öðrum og þriðju greinar frumvarpsins í þriðju grein er farið fram á að lántökuheimildir ríkissjóðs verði tvö hundruð þrjátíu og fjórir milljarðar króna og hækki því um tvö hundruð og þrjá milljarða frá því sem veitt var í fjárlögum undir lok vorþings heimilaði alþingi fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs að taka á árinu lán fyrir allt að fimm hundruð milljörðum króna eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt og endurlána seðlabanka íslands þann hluta sem tekinn væri að láni í erlendri mynt horfur eru á að heildarlántökur ríkissjóðs á þessu ári verði tvö hundruð þrjátíu og fjórir milljarðar króna annars vegar hundrað sextíu milljarðar í íslenskum krónum og hins vegar þrjú hundruð milljónir evra sem endurlánaðar voru seðlabanka íslands til að styrkja